Además de las medidas que se centran en cuestiones relacionadas con la investigación y el esclarecimiento de este tipo de sucesos, quisiera preguntar si la Comisión es consciente de la peculiar situación legal en la que quedan las víctimas y los familiares de personas desaparecidas en la Unión, que origina una doble victimización, y si hay alguna previsión para revisarla en el marco de la política europea de atención a las víctimas de delitos. Nos gustaría saber en concreto cuándo estarán disponibles los resultados del estudio que nos anunció la comisaria Jourová en noviembre pasado, sobre la transposición de la Directiva sobre las víctimas, que ha incluido un apartado específico sobre víctimas de desapariciones.